Chcel by som vo svojom vystúpení upozorniť na stanovisko výboru pre priemysel, ktorý v bode 3 stanoviska poukazuje na skutočnosť, že súčasné ustanovenia politiky Európskej komisie v oblasti zmeny klímy vedú k premiestňovaniu výroby z Európy,

Súčasne upozorňuje na to, že aktuálne zníženie produkcií emisií v Európe nie je možné interpretovať ako signál, že Európska únia je na ceste k dosiahnutiu cieľa znižovania emisií. Skôr to treba hodnotiť ako dôsledok zníženia priemyselnej produkcie a premiestňovanie výroby z Európy, v dôsledku čoho v Európe rastie nezamestnanosť. Preto som presvedčený, že cesta k zníženiu emisií skleníkových plynov vedie cez dôslednejšie presadzovanie inovácií nových zelených technológií, aby sme potrebu ochrany ovzdušia neriešili len administratívnymi a finančnými nástrojmi, ale skôr podporou výskumu a uplatnenia nových technológií do reálneho života.